In der Demokratie ist es eigentlich so, dass der Wettbewerb zur Demokratie führt.

Herr Paşcu hat mir mitgeteilt, dass er mit seinem Einvernehmen vorgeschlagen wurde. Da es einen einzigen freien Sitz und einen Kandidaten gibt, schlage ich Ihnen vor, die Abstimmung durch Zuruf vorzunehmen. Deshalb frage ich Gibt es andere Kandidaturen, die jetzt spontan vorgetragen werden? Das ist nicht der Fall.